Unia Europejska musi zająć bardzo jednoznaczne stanowisko wobec tych dramatów, które rozgrywają się na kontynencie afrykańskim.

Wspominano tutaj o ogromnych prześladowaniach chrześcijan.